Hvala lepa. Rad bi, repliciral kolegu Toninu. Torej primarno regulacijo v Sloveniji zagotavljata Dravske elektrarne in Soške elektrarne Nova Gorica in to so, s torej z zagotavljanjem tega so povezani stroški, je potrebno delo in prav je, da ljudje in firme, ki to zagotavljajo dobijo za opravljeno delo in storitve plačano. Ni prav, da nekdo dela brez plačila. Hvala lepa.